Madame la Présidente, la négociation sur le prochain cadre budgétaire a commencé il y a quelques mois mais c'est seulement au prochain Conseil européen, la semaine prochaine, qu'il y aura un premier tour de table entre les chefs d'État et de gouvernement. La résolution que le Parlement vient d'adopter sur la proposition de cinq groupes et qui a été adoptée par une majorité des cinq sixièmes est un texte précis et clair, qui rappelle les lignes rouges du Parlement dans cette négociation, qui sera le mandat que le Parlement vient solennellement de donner au Président Schulz lorsqu'il rencontrera le Conseil européen, la semaine prochaine, et qui sera le mandat pour la suite de notre négociation. Il était donc très important qu'elle soit adoptée à cette large majorité.